Mam inne wrażenie niż pan poseł.

Ma miejsce proces sekularyzacji Europy, który jest związany z zaprzeczaniem, odcinaniem się od korzeni judeo chrześcijańskich, o czym świadczy zresztą traktat lizboński, gdzie nie odwołano się do tego, co jest przecież prawdą historyczną na temat naszej genezy i rozwoju Europy i tego miejsca, w którym dziś się znajdujemy.